U heeft ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de Europese burger, ten aanzien van de belastingbetaler, u moet ervoor zorgen dat er mensen benoemd worden die voldoende integriteit tentoonspreiden, die hun ambt echt waardig zijn.